Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych úvodem svého projevu zdůraznil význam této iniciativy v oblasti mikrofinancování. Současná krize vede k podstatnému zvýšení nezaměstnanosti ve všech členských státech a její dopady bohužel opět nejvíce pociťují ti nejzranitelnější v naší společnosti. Tento nástroj mikrofinancování je specificky zaměřen na pomoc těmto skupinám občanů, aby mohli nalézt alternativu k zaměstnaneckému poměru a sami se stali mikropodnikateli. Rád bych poblahopřál Výboru pro zaměstnanost k vynikající práci, kterou v této oblasti vykonal, a zejména ocenil přínos paní poslankyně Göncz k této iniciativě. Jsem si vědom úsilí, které bylo vynaloženo na jednáních mezi Parlamentem a Radou s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení. Vzhledem k tomu, že oba orgány tento nástroj mikrofinancování podporují, bylo možné učinit značný pokrok, pokud jde o podstatu znění návrhu.

Přestože oba orgány pravděpodobně odsouhlasí celkový rozpočet 100 milionů eur pro tento nástroj, hlavní překážkou zůstává identifikace zdroje tohoto financování.

Převedení financí z programu PROGRESS je podporováno Radou a pro mnoho členských států znamená základní prvek celého balíčku. Bez dohody ohledně zdrojů financování v této oblasti tedy nemůžeme dosáhnout našeho cíle, tj.

Dnes však projednáváme znění rozhodnutí, kterým se zřizuje tento nástroj. Závěrem bych ještě jednou rád vyjádřil své uznání paní zpravodajce za práci, kterou odvedla při předložení zprávy a změn, které umožní oběma zákonodárným orgánům, aby se soustředily na hlavní problém, který zbývá vyřešit, tj.